Wenn das jemand kann, dann kann das natürlich er. Also deswegen ein großes Lob an meinen Kollegen. Es herrscht ja große Einigkeit im Saal, dass das eine wichtige Sache für den Klimaschutz war, dass wir jetzt also ein Monitoring System für die Schifffahrt ins Leben rufen. Ich finde aber, es ist nicht nur wichtig für den weltweiten Klimaschutz, es ist auch wichtig für das Meer. Ich bin eine große Verfechterin von integrierter Meerespolitik viele wissen das und es ist so, dass das Meer wirtschaftlich noch viel stärker genutzt wird in Zukunft.

Das sagen alle global und gerade die großen Schiffe verursachen die Emissionen. Die wollen wir jetzt eben aufzeichnen, und dann soll darüber berichtet werden. Wichtig ist, was auch mein Kollege Torvalds sagte, dass wirklich weil es alle Flaggen in Europa betrifft auch alle mitmachen, dass das von der Kommission kontrolliert wird, das ist also eine Aufgabe auch an Sie, Herr Arias Cañete, und es ist gut, dass alle Flaggen einbezogen sind.

Generell muss ich sagen Ich begrüße das sehr, dass wir jetzt als Europa wieder einmal vorangehen und versuchen, die IMO zu beeinflussen.